Hvala lepa, spoštovani podpredsednik! Še enkrat lep pozdrav vsem poslankam in poslancem! Kar veliko je bilo povedanega skozi celo razpravo, moram pa priznati, da je bila na trenutke ali pa da sem bila na trenutke nekoliko zmedena, ker se je veliko več govorilo skoraj o vsem drugem kot o konkretnem predlogu zakona, o njegovih posledicah, vzrokih in tako dalje. Veliko je bilo zelo splošne razprave, na katero se tako široko žal ne morem odzvati. Lahko pa grem po nekaterih točkah in, ki se nanašajo na naš sistem vrtec, vrtcev, na naš način plačevanja in subvencioniranja, zagotavljanja sredstev in kapacitet za vrtce, pa tudi, lahko se odzovem, nekoliko, ne rodnost, na različne projekcije in še na marsikaj drugega, tudi na finančne posledice. Pa če gremo po vrsti, sistem vrtcev v Sloveniji. Tukaj nekako sem zaznala, da vendarle vsi delimo isto stališče - je izjemno dobro, izjemno kvaliteten in ga v nobenem primeru ne smemo rušiti. Tukaj se mi je zdelo, da se vsi v celoti strinjamo s tem stališčem in da nihče ne želi posegati v ta naš sistem vrtcev in v način zagotavljanja ter izvajanja, zlasti pa ne v standarde in normative, čeprav je bilo nekoliko nakazano. Vi veste, da se od časa do časa pojavijo nekatere želje, bom temu tako rekla, ali pa zahteve po zniževanju standardov v vrtcih. In ker v resnici ker v resnici, ti naši kazalniki, ki jih dosegamo z vrtci, kažejo na to, da zaradi visoko izobraženega in kakovostnega kadra, da zaradi velikosti ali pa majhnosti skupin, ki jih imamo zagotovljene, da zaradi tega, ker naši vrtci niso samo varstvo, kar so vrtci v mnogih, mnogih drugih državah, ampak so vzgoja, so cel program, kurikulum, ki je določen za vrtce, a ne, ravno zaradi tega dosegamo tako, tako dobre dobre standarde glede tega vrtca in tako dobre kazalnike. Naši vrtci pomenijo en pomemben balans, dajmo temu tako reči, ali pa tudi način zagotavljanja enakosti oziroma zmanjševanja ovir, ki jih otrok prinese iz svoje primarne družine. Zato je pomemben ta program, zato je pomembna vzgoja, zato so pomembne aktivnosti in zato je pomembna tudi usposobljenost kadra, ki je v vrtcih zagotovljen - za to, da dosegamo to. Da dosegamo socializacijo, da dosegamo ali pa odpravljamo ali pa vsaj znižujemo tiste primanjkljaje, ki jih nekateri otroci prinesejo od doma, in zato, da zagotovimo ta kontinuum potem tudi skozi vstop v osnovno šolo, da ni prvi stik z neko skupino, z nekim organiziranim procesom izobraževanja, tudi vzgoje, šele vstop v šolo. Povprečna cena vrtca, ki jo pri nas plačajo starši, je sto trideset evrov. Torej, od tistih, ki plačajo nič, do tistih, ki plačajo nekoliko manj kot štiristo evrov, kar je nekje maksimalna cena. Povprečna cena v Sloveniji je sto trideset evrov. Lahko se pogovarjamo, a je to visoka cena, ali je to nizka cena, a je naš sistem subvencioniranja, način tega, da je sedeminsedemdeset odstotkov polne, polne cene tista maksimalna cena, ki se jo vzame in in ki se lahko plača - lahko se o tem pogovarjamo, a je to ustrezno ali ni ustrezno in strinjam se, da v resnici, a ne, tisti, tudi po po statistikah, največje število staršev otrok, ki so vključeni v vrtce, je uvrščeno v v peti oziroma šesti dohodkovni razred. To so tisti, ki plačujejo ceno v odstotkih petintrideset ali pa triinštirideset odstotkov od polne cene. Torej pritisk z vidika cene je na srednji sloj ali pa na nižji srednji sloj, ker se pač pri nas gleda dohodkovni razred, dohodek na osebo. Torej je odvisno seveda tudi od števila družinskih članov. Ko govorimo o - pa se bom na to ceno in na ukrepe še kasneje vrnila. Ko govorimo o rodnosti, ker je eden od dveh temeljnih razlogov, ali pa celo bil je kot primarni razlog za za uvedbo ali pa za predlog tega ukrepa, navaja na dvig stopnje rodnosti. Jaz ne vem, če ste gledali statistične podatke, veste vsi verjetno, da s statistiko je hudič, a ne, ker je odvisno, kako se je določene stvari izračunava, kako se jih interpretira, zlasti od tega je odvisno, in kako gledamo primerjalno pač z drugimi državami oziroma s tistimi, ki se primerjamo. In ne boste verjeli - stopnja rodnosti v Sloveniji raste, stopnja rodnosti v Sloveniji raste. Tudi lansko leto je zrasla, kar pa se je lansko leto zgodilo, in zato ni res, da je trend zniževanja - lansko leto se je zgodilo, da kljub temu da je stopnja rodnosti zrasla na ena cela dvainšestdeset, se je število rojenih otrok za nekaj več kot sto otrok zmanjšalo glede na leto dva šestnajst. Zakaj? Zato ker, sem rekla - s statistiko je hudič. Zato, ker je način izračuna tak, da je ključno, koliko žensk je v rodni dobi. Zato ko gledamo analizo UMAR-ja, ko gledamo projekcije UMAR-ja, ste verjetno vsi zaznali te projekcije, in tudi komentarje UMAR-ja, ki pravijo, da še s takimi ukrepi - še s takim povečanjem rodnosti ne moremo priti na številko dva cela ena, ki zagotavlja obnavljanje a ne, generacij. Ki zagotavlja to preživetje, da ohranjamo število prebivalstva, da torej vsi podsistemi v državi, ki so bili narejeni na tej strukturi nekdanji, na nekdanji piramidi, ne taki, kakršno imamo zdaj, ki ni več piramida - a ne, da lahko nemoteno tečejo brez pač kakršnihkoli drugih ukrepov. Zato je bila sprejeta tudi strategija dolgožive družbe in zato so vse te podlage in projekcije bile narejene, zato da se je ta strategija sprejela. In tudi zato je bila sprejeta resolucija o družinski politiki. Tudi zato. Vendarle pa je njen primarni cilj in primarni cilj ukrepov družinske politike čim višja kakovost življenja ljudi - družin v tem primeru. Še zlasti otrok. Čim višja kakovost življenja. Ker potem lahko govorimo vendarle tudi o nekem spodbudnem okolju, ki ljudi spodbuja za to, da se odločajo tudi za ustvarjanje družine. V skladu z njihovimi željami. Ker kar lahko država naredi, je to, da omogoča tako okolje, ki ljudem omogoči - ali pa - ki ljudi ne odstrani od njihovih želja po ustvarjanju družine in po tistem številu otrok, ki si jih želijo imeti. In tudi razne analize in mnenja strokovnjakov kažejo, da v resnici ni možno ugotoviti, kaj bi bili - ali tisti skupek ukrepov ali en ukrep, ki bi povzročil zdaj blazno strmi rast rodnosti v državi. Lahko pa krčenje in zmanjševanje določenih pravic in bonitet pripelje do znižanja rodnosti, to pa tudi ugotavljajo, še zlasti zato, ker je seveda strah tisti ključni faktor, kjer ljudje pač začnejo ravnati še bolj racionalno, kot bi ravnali drugače, v čeprav ne vejo, kako se bojo za njih okoliščine spremenile. Ampak pač ravnajo previdno, ker ne vejo, kakšna bo prihodnost. Pa ne bom omenjala ZUJF-a, ampak vendarle, ne. Kaj smo delali glede ZUJF-a - sproščali smo te ukrepe, ki so bili takrat omejeni. Sproščali smo jih. Lahko gremo pogledat po letih. Lahko si jih naštevamo. Pa saj smo si jih vsako leto sproti naštevali. Pa saj smo skupaj sedeli približno isti, ki se zdaj sprašujete: "Kaj ste delali?" Lahko gremo še enkrat skozi cel seznam. To smo delali. Ker smo - najprej je bilo treba priti do stopnje nič, a ne. Da se lahko potem kam premaknemo. Ker kot sem rekla - ko je enkrat odrezano in odvzeto, je hudičevo težko priti spet nazaj na tisto raven, a ne? Mimogrede, ko smo prej omenjali pokojninsko blagajno - že dolgo se ne vzdržuje več sama z vplačili. Ampak je transfer proračuna tisti, ki je - od ene cele ena milijarde pa do ene cela šest milijarde - smo že imeli transfer proračuna v pokojninsko blagajno, zato da je vzdržna. Ampak to je neka druga tema. Ko ko govorimo o vključenosti otrok v vrtec v deležih - bili so, bili so omenjeni. Pa da bomo natančni. Skupaj vseh otrok v Sloveniji v predšolski dobi, torej v starosti od enega do šestih let - ali pa od enajstih mesecev, natančno, ko se ga lahko vključi v vrtec v Sloveniji, pa do vstopa v šolo - je vključenih osemdeset celih štiri odstotka torej vseh otrok. Od tega v starostni skupini od enega do treh let devetinšestdeset odstotkov, v starostni skupini od štirih do šestih let pa triindevetdeset odstotkov vseh otrok. Ko se zdaj malo primerjamo pa ko gledamo cilje EU-ja, katerim smo tudi mi zavezani v starosti od enega do treh let, naj bi bilo po ciljih Evropske Unije vključenih triintrideset odstotkov vseh otrok v državi v tej starosti v vrtce. Torej to številko smo mi že več kot podvojili. Po tistih starih od štirih do šestih let, kar v mnogih državah, drugih državah Evropske Unije šteje že za začetek šolanja, zato so številke toliko drugačne, pri nas pa to ni še začetek šolanja, a ne, je pa ciljna številka petindevetdeset odstotkov, številka, ki jo mi dosegamo, je triindevetdeset odstotkov. Torej smo na dobri poti. Kar je še treba povedati, je to, da se je v zadnjih nekaj več kot desetih letih za dvajset odstotnih točk približno dvignila stopnja vključenosti otrok v vrtce, kar pomeni, da lepo napredujemo. Kar, cilj seveda je stoodstotna vključenost, zaradi tega, kar sem naštela na začetku, zato ker naši vrtci niso samo varstvo in zato se razlikujejo od tega, kar je bilo prej povedano, od kanadskih vrtcev. V Švici na primer otroci grejo ob dvanajstih domov in ob dveh nazaj v vrtec, ker doma jejo kosilo in doma opravijo popoldanski počitek. Kakšna spodbuda je to potem za zaposlenost staršev, za za razbremenitev, za javne storitve take, kot bi morale biti. Malta do pred kratkim sploh ni poznala vrtcev na primer in tako dalje in tako dalje. Nemčija, na primer Berlin, ker je to pač tam regionalno urejeno, pa je uvedel brezplačne vrtce. Ko smo bolj podrobno, pa nismo še dovolj podrobno, ampak tako, se pozanimali, a ne, je v bistvu uvedel brezplačni program, ni pa uvedel neplačljivost vrtcev, ker starši še vedno plačujejo za prehrano in še za kakšne druge stroške, kar približno znaša med sto dvajset in sto petdeset evrov. Tako da, zakaj je končni cilj brezplačni vrtec? Zato, ker ti učinki, ki jih naš vrtec zagotavlja, odtehtajo to, ta vložek, postopni, ki ga je potrebno vložiti zato, da imajo vsi otroci možnosti biti vuključeni v vrtce. Vendar pa, če naredimo to čez noč, se nam lahko zgodi to, kar se je zgodilo leta dva osem oziroma dva devet. Zgodilo se je to, da ni bilo ... Jaz težko govorim, ko mi vse odmeva v ušesih, lepo vas prosim, a ne, sem se zadrževala zdaj kar precej časa, pa vas lepo prosim, da tudi vi poslušate, še šestnajst minut imam na voljo, več pa ne, tako da ... Torej, ko govorimo, ko govorimo o nekih ukrepih, ki bi jih sprejeli čez noč, in zdaj vi lahko očitate zadnjih dvajset, trideset, pet, deset, kolikorkoli let, ta vlada je ravnokar presegla številko sto dni. Sto dni. Sto dni. Še enkrat, Saj lahko se pogovarjamo, saj se je lepo pogovarjati, samo mislim, da to pač temu ni namenjeno. Lahko se mi kje drugje pogovarjamo pa razpravljamo, pa ne čutim neke blazne naklonjenosti temu, da bi debatirali. Hvala lepa, gospod podprecednik. Jaz vas lepo prosim, da ne skačete v moj čas, ker tudi jaz nisem skakala v vašega. Kar se tiče torej teh nenadnih sprememb, se nam lahko zgodi tista situacija, ki se je zgodila takrat, da občine niso mogle zagotavljati dovoljšnih kapacitet. Občine niso mogle pač slediti temu nenadnemu bistvenemu povečanju števila vpisanih otrok. In kaj se je potem zgodilo? Kljub dobremu ukrepu, ki je bil spodbuden, ki je seveda, a ne, spodbujal to, da se otroka vključi v vrtec, se je ta otrok na koncu moral vključiti v neko privat varstvo. In veste, kaj dobimo s temi privat varstvi, saj verjetno, ne, vas ni treba spominjati na kakšne, lahko tudi v zadnjem času zadeve, ki so, ki so izbile, dobimo pač to, da se gremo, ali pa, da se nekateri grejo inovativne načine, a ne, svobodne podjetniške pobude in se promovirajo kot vrtec, ko to niso. Tudi to je nevarno. Zato potrebujemo kapacitete, zato potrebujemo dovoljšne število vrtcev, ki izpolnjujejo vse te predpisane standarde in normative, ker samo na ta način se lahko zagotavlja kakovost, kakovost, ki jo v Sloveniji imamo. Naj povem, da je delež vključenosti otrok v javne vrtce v Sloveniji, v Sloveniji osemindevetdeset celih nič štiri odstoten, zato je pritisk na občine vedno tako močan, zato sem občine omenjala kot ključne deležnike, ker so one tiste, ki zagotavljajo kapacitete. In ker žal država lahko pomaga s svojimi investicijskimi sredstvi, kjer se lahko naredi razpis za za investicije v osnovne in šole in vrtce, ampak od leta dva tisoč enajst takega raspisa ni bilo, ker kje se je začelo krčiti, začelo se je krčiti poleg na pravicah ljudi takrat z ZUJF-om tudi pri investicijah. In potem je ta krog sklenjen, še posebej, če se zavedamo tega, da finančna perspektiva tista prejšnja, ki je imela ogromna investicijska sredstva, ki so bila potem porabljena regionalno, in marsikatera občina je marsikaj zgradila, tudi vrtec in šolo, pa športno dvorano, pa pa kulturni dom, zadružni dom in tako naprej, a ne, danes ali pa v tej finančni perspektivi, pa v naslednji tudi ne, teh investicijskih sredstev ni, ker to ni možno evropskega denarja porabljati za te namene. Zato je toliko večji pritisk in ta skrb. In ker je bilo danes omenjeno večkrat, zakaj zdaj govorite, da je enaindvajset celih pet milijonov evrov finančna posledica, ki jo je tako težko zagotoviti. Jaz ne vem, če ste poslušali moje uvodno stališče, pa ga bom zdaj še enkrat ponovila. To je bila samo ugotovitev, po izračunu predlagatelja bo za ta namen potrebno zagotoviti enaindvajset celih pet milijonov evrov, nič drugega, nič drugega, samo ta ugotovitev je bila, nobena spornost. Jaz samo mislim, da je pozitivno, da ste ste menili in menite v svojem predlogu, da bi bilo prav, da se s tem stroškom ne obremeni občin, ampak da se obremeni državo, ampak pač to je bila ugotovitev, vaša ugotovitev, da je tak strošek in ta strošek je tam, tam, verjetno drži. Ko govorimo o koalicijskem sporazumu, seveda poznamo koalicijski sporazum in vemo, kaj noter piše. In tudi to, če ste poslušali na začetku, ste slišali, da sem omenila, da ta končni cilj, brezplačni vrtec za vse otroke v Sloveniji, je zapisan v koalicijskem sporazumu in je koalicijska zaveza. Ampak vi veste, za kakšno obdobje se koalicijski sporazum podpisuje. Zagotovo ne za prvih sto dni delovanja Vlade. Bravo, tako je, za štiri leta, ker toliko traja po navadi mandat vlade. in koalicije.